que se presenta en el proceso de modernización y democratización de Turquía. Tiene adversarios muy poderosos y decididos, tanto dentro como fuera de Turquía. Y hemos visto, con el asesinato de las tres militantes kurdas en París, hace unos días, hasta qué punto pueden llegar estos adversarios. Sin embargo, todos los problemas turcos, en el fondo, tienen una dimensión kurda, y es muy difícil imaginar una situación de estabilidad democrática en Turquía sin que la cuestión kurda sea resuelta o se encauce en una vía de solución. Por eso saludamos el inicio de estas conversaciones. Creemos que el primer objetivo debería ser poner fin a la violencia, al terrorismo y a las hostilidades. Escuchamos lo que el líder del PKK, Abdullah Öcalan, dijo a los parlamentarios y representantes kurdos que lo visitaron en la cárcel, el pasado 3 de enero La era de la violencia ha quedado atrás.

Pero hay que tomar medidas concretas de confianza, y la primera de ellas es, sin duda, el fin de la violencia. Luego está un camino, que será complejo y difícil, de reformas políticas, para hacer frente a la cuestión kurda en Turquía. Yo leí una vez un artículo de un historiador que decía que, suponiendo que alguna vez se resolvieran en el mundo los problemas nacionalitarios, el último en resolverse sería el problema kurdo. ¡Ojalá no sea así! Pero en todo caso es un problema de una gran complejidad.

Hay la oportunidad de una nueva Constitución que reconozca y ampare los derechos lingüísticos de los kurdos en los medios de comunicación, en la escuela y en los tribunales hay la posibilidad de una interpretación más justa de las leyes antiterroristas en Turquía, para que no signifiquen un amparo represivo frente a la afirmación de la identidad cultural de los kurdos